către Serviciul vamal și de protecție a frontierelor din Australia. Proiectul de acord renegociat conține măsuri de protecție cu privire la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor între care dreptul de acces la propriile date și dreptul de a obține rectificarea acestora, dreptul pasagerilor de a se adresa instanței judecătorești sau sancțiuni pentru încălcarea securității datelor. Această propunere va contribui la eficiența măsurilor împotriva terorismului și a crimei organizate transfrontaliere, la cooperarea internațională pentru siguranța cetățenilor. Drepturile pasagerilor vor fi oricum mai bine protejate cu acest acord decât în lipsa acestuia.